Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!

Man hat viel Zeit vergehen lassen, obwohl die Maschinen und Geräte, um die es geht, für rund fünf Prozent des Feinstaubs und für 15 Prozent der Stickoxide in Europa verantwortlich sind. Deshalb kann ich sagen Einerseits begrüße und unterstütze ich die neue Gesetzgebung, und an dieser Stelle möchte ich besonders Frau Gardini für den Bericht danken, aber andererseits bedauere ich den mangelnden Ehrgeiz in diesem Haus. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass das Europäische Parlament und der Rat weitaus strikter hätten vorgehen können. Denn es geht um nichts Geringeres als um die öffentliche Gesundheit und den Schutz vieler betroffener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Anzahl der Ausnahmeregelungen hätte drastisch reduziert und die Emissionswerte hätten weitaus strikter gefasst werden können.